frú forseti aukin ríkisútgjöld til félagslegra þarfa er ekki það sama og skuldasöfnun þjóðarbúsins það er spurning um forgangsröðun og áherslur vel meinandi stjórnmálamanna sem vilja sínu samfélagi gagn það ættum við öll að haga hugfast sagan er auk þess staðreynd við breytum henni ekki þessi skýrsla leiðir okkur í ljós ýmsar ömurlegar staðreyndir um það sem misfarist hefur í okkar samfélagi og við skulum ekki vera í neinni afneitun gagnvart því háttvirtur þingmaður pétur h blöndal við skulum frekar taka höndum saman um að reyna að draga lærdóma og byrja á einhverju upphafi sem getur talist skref til farsælli velferðar heldur en þá sem við höfum gengið fram að þessu